Il évoque les pistes de meilleure utilisation des antibiotiques en pathologie humaine et dans les élevages. Il faudrait y ajouter les phytosanitaires, qui sont souvent potentialisateurs des antibiotiques. Pour autant, il ne pointe absolument pas du doigt les dérives persistantes d'une libre circulation des humains, particulièrement lors d'une immigration irrégulière, sans contrôle sanitaire ni respect des règles d'hygiène. Et cela concerne bien évidemment des formes particulièrement multirésistantes de la tuberculose. Il ne pointe pas non plus du doigt la libre circulation des biens dans le commerce des produits agroalimentaires carnés issus de pays qui ne respectent pas les normes européennes et cela dans le cadre, pourtant, de traités officiels avec l'Europe. Car les antibiotiques en élevage sont utilisés pour éviter les épidémies dans les troupeaux, mais surtout pour accélérer la croissance des bêtes.

Il faut donc le proscrire. Nous incitons donc fermement l'Union européenne à se mettre en cohérence avec la réalité des faits, en incitant aux bonnes pratiques, mais surtout en contrôlant ses frontières et en révisant ses traités.